Monsieur le

a chargé son représentant dans la troïka de demander la fermeture de la télévision et de la radio publiques en Grèce?